Spoštovane poslanke in poslanci! Pred vami je odločanje o novem ministru za razvoj, strateške projekte in kohezijo doktorju Iztoku Puriču. Pred njim je zahtevna naloga. Bila bi pred vsakim kandidatom ne glede na ime in to je izrazit napredek pri črpanju evropskih sredstev. Čeprav moram povedati, da so sredstva za letošnje leto rešena, tukaj se je zgodil napredek. Slovenija se mora enkrat za vselej zbuditi iz teh stanj, kako bo Evropa rešila vse težave oziroma financirala različne projekte, sami pa nismo bili vedno najbolj vešči izkoristiti vsega denarja, ki nam je na voljo. Če kje, potem pri črpanju mečkamo do zadnjega. S tem sem imel izkušnje tudi še na nivoju lokalne samouprave. Zato ponavljam, statistike načrpanega je treba obrniti, podatki so namreč neizprosni. Konec lanskega leta je bila Slovenija po deležu skupne porabe sredstev tekočega finančnega okvira med zadnjimi petimi državami in po štirih letih glede na prejšnjo finančno perspektivo občutno zaostaja. Zato uspešno črpanje evropskih sredstev mora biti prednostna naloga ministra, ne nazadnje gre za prioriteto vlade. Ne skrivam, da so moja pričakovanja od novega ministra velika. Poznam pripombe na račun delovanja in povezovanja informacijskih sistemov, predvsem pa gre tukaj bolj za usposobljenost ljudi kot samega sistema. Takšni so najnovejši podatki. Prvi pregled stanja je zdaj pripravljen. Akcijski načrt v prihodnjih korakih prav tako. Zdaj je čas za dejanja. Treba se bo osredotočiti najprej na odpravo razkoraka med že izvedenimi plačili z državnega proračuna in zahtevki za vračila iz evropske blagajne. Nato pa bo nujna pospešitev izvajanja evropske kohezijske politike. Verjamem, da bodo kandidatu vsa dozdajšnja znanja, izkušnje in sposobnosti, povezane z vodenjem, v pomoč. Izbiri Stranke Alenke Bratušek sem sledil, tudi glede na zagotovila, ki mi jih je dal Iztok Purič, namreč da bo delal zavzeto, vse to, da bo delo na ministrstvu steklo oziroma teklo. Kos. Kot sem razbral iz kandidatove predstavitve pred matičnima odboroma, se zaveda, da mu nalog ne bo zmanjkalo, prav tako, da stavi na ekipno delo in da se ne hvali, dokler ni rezultatov. Zato predlagam, spoštovane poslanke in poslanci, da mu z izvolitvijo date priložnost. Tudi sam namreč pravi, da so evropska sredstva nujna za razvoj. Gospod Purič, želim vam veliko rezultatov. Hvala lepa.